Hvala za besedo. Že moja kolegica je se je vprašala, ali bo po ministru Fakinu minister Šabeder kaj dalj ostal, glede na to, da, ima zavezo v koalicijski pogodbi in potem kasneje podpisanemu sporazumu, da se ukine dopolnilno zavarovanje. Verjetno v luči tega smo lahko videli na odboru za zdravje, predlog, da oziroma napoved kandidata, da bomo uvedli davek na zdravstvo. Se pravi, zdaj imamo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, s katerim zberemo približno pol milijarde sredstev. Seveda če se to ukine, moramo potem ta sredstva dobiti nekje drugje, in zato nov davek na zdravstvo. Seveda temu nasprotujemo. Gospod Šabeder je bil od januarja dva tisoč osemnajst direktor Kliničnega centra. Jaz sem ga vprašala, po kakšni ceni sedaj kupujejo žilne opornice. Vemo, da smo jih desetkrat dražje kupovali, preko tisoč sto ali tisoč tristo evrov so bile. No, povedal je, da jih danes kupujejo po sto sedemindvajset evrov, po sto štiriinpetdeset evrov in tako naprej. Ampak seveda če ne bi bilo velikega cirkusa preiskovalne komisije in govorjenja o tem, kako se materiali preplačujejo, vprašanje, če bi se kaj zgodilo. Sem ga pa vprašala tudi, za koliko je znižal cene drugih artiklov, ki jih nabavlja Klinični center, kar precej denarja gre za to. In jih je naštel samo nekaj deset, ne, od dvajset tisoč artiklov, ki jih kupujejo in pri enem na letni ravni so prihranili pesto tisoč evrov, pri drugem sto petdeset tisoč, pri tretjem tristo tisoč. In če se bo vztrajalo, da se tako dela tudi drugje, bomo se bo naenkrat kar znašlo precej več denarja v zdravstvu, ki ga bomo lahko namenili za tiste stvari, ki jih potrebujemo. Nekateri so omenili, da smo precej spraševali o delovanju gospoda Šabedra v Kliničnem centru. Vendar ta vprašanja so bila namenjena temu, če je naredil red na določenih področjih v Kliničnem centru, pričakujemo, da jih bo potem tudi na državni ravni, zato so bila taka vprašanja. Zdaj. Nekaj besed še o koncesionarjih. Glejte, tako kot ne razumete nekateri ali pa ne veste razlike med javnim zdravstvenim zavodom in potem zasebnikom s koncesijo. Zasebnik s koncesijo je tisti, ki je država rekla: "Ti tole delaj zame in ti bomo to plačali pod, seveda, določenimi pogoji. Pa, ordinacijo si moraš samo opremiti." To niso zasebniki. To so, to je, zasebnik s koncesijo. Torej, država mu je podelila koncesijo. Čisti zasebniki pa so tisti, ki so odprli svojo privatno kliniko. In ljudje grejo tja, zato ker v javnem zdravstvu, ki ga tako zagovarjate, ne dobijo ustrezno in pričakovano v določenem času usluge, ki jo potrebujejo. In tisti, ki ima sam sebe rad in ki ima zraven še dovolj denarja, da si to lahko privošči, gre potem k temu zasebniku. Ampak še enkrat, država se je odločila, da bo imela koncesije. In odločila se je zato, kot sem povedala včeraj na odboru, ker imamo v Republiki Sloveniji štiriinpetdeset zdravstvenih domov, v katerih so tudi splošni zdravniki in še drugi pač, strokovnjaki. In v nekem trenutku bi morala država, ko smo dobili dvesto dvanajst občin, ustanoviti dvesto dvanajst zdravstvenih domov in v vsakem imeti direktorja in tako naprej. Ali pa se je odločila za nekaj drugega, odločila se je za koncesije. In zato so male občine, kot je moja, Ig, Horjul, Brezovica in tako naprej, dobili splošnega zdravnika koncesionarja. Ampak zato se je moral, morala Mestna občina Ljubljana odpovedati delu programa in ta program je šel potem na Ig. A. Veste, ker prej smo imeli sto zdravnikov v Ljubljani, ki so pokrivali Ljubljano plus vso okolico. Ne. In so se naši ljudje štirideset kilometrov daleč vozili do zdravnika. Ko smo dobili koncesijo, ljudje iz občine Ig hodijo k zdravniku na Igu. Ne. In smo olajšali sto in eno stvar. Zato jaz mislim, da koncesionarji niso problem. Nad koncesionarji je tudi, nadzor. Tako da ne nadzorujemo pa res drugih stvari, to pa je problem v tej državi, ampak nadzor je na vseh področjih problem. Zakaj so ljudje tudi šli iz javnega zavoda, pri nas recimo ali pa marsikje - zato, ker so v javnih zavodih, je organizacija zelo slaba, slabo je organizirano delo, eni delajo veliko, eni delajo malo, pa vsi dobijo enako plačo. Procese si lahko organizirajo drugače. Lahko torej organizirajo delo tako, kot sami želijo, in delajo več, mnogi delajo več, kot so delali v javnem zavodu, zato ker so poklicani k temu poklicu, so so se izšolali za to, da bodo delali. In v javnem zavodu marsikdaj ne morejo delati tistega, kar bi lahko oziroma kar zmorejo in znajo, zato ker je organizacija dela slaba. Težave imate nekateri tudi s tem, da, delajo nekateri popoldne v privatnih ordinacijah ali pa pri pri koncesionarjih. Gospod Šabeder je včeraj povedal, da tisti, ki jim oni v kliničnem centru dajo dovoljenje, da delajo tudi popoldne, so v bistvu tisti zdravniki, ki že v v, javnem zavodu delajo nadpovprečno. Sam je povedal, da imamo podpovprečne, delavce, ki delajo podpovprečno, teh je kar tretjina, tiste, ki delajo povprečno, in približno tretjino nadpovprečnih in ti ponavadi delajo še v zasebnem. primer smo imeli doktorja Noča, smo ga tukaj že tudi poslušali v parlamentu večkrat. On je imel v javnem zavodu je delal v bistvu v petih dneh manj, kakor naredi v zasebnem soboto, nedeljo. Ampak gospod Šabeder je razumel, da lahko človek dela več, in mu je razširil program. Je dobil več pacientov in je naredil več tudi v kliničnem centru. In tako bi moral delati dobri, bom rekla, direktorji in tisti, ki, vodijo, te zavode. Zdaj, še nekaj zelo pomembnega je gospod Šabeder včeraj povedal, da je dopoldne oprema operacijske sobe in vse, kar imajo v kliničnem centru, izkoriščeno osemdesetprocentno, popoldne pa samo dvajset procentov. Glejte, mi predrago kupujemo opremo, da celo popoldne stoji v prazno. V tujini se kaj zgodi, opremo dajo v najem. Nekdo, ki hoče delati popoldne, dela na opremi kliničnega centra, za seveda primerno plačilo, ker je s tem zaslužil, ko je popoldne nekaj delal. Ampak pri nas tega ne znamo narediti, a ne. Gospod Šabeder je rekel, če vsaj tiste podpovprečne, kot sem prej omenila, približno tretjino, spravimo na povprečje, bi že lahko veliko naredili. In pravi, da se je za to trudil v kliničnem centru, upam, da se bo tudi, v nadaljevanju. Zdaj pa samo še nekaj o, besedah koalicijskih poslancev. Glejte, Jani Möderndorfer, ministrico so imeli iz njihove stranke prejšnji mandat. Gospod Jurša je razlagal, ministra je imel, gospoda Gantarja. Gospa Muršič je govorila o sociali in o dolgotrajni oskrbi, zakaj je nimamo. Devet let ste imeli, socialnega, ministra, torej gospo Mrakovo, prej še Svetlika. Vse te stvari bi lahko naredil, ne, in, Gospod Trček je rekel, da smo vsi odgovorni za stanje v zdravstvu. Ni res, glejte, tisti, ki ste pritisnili tipke dvakrat za, Milojko Kolar, da je ostala ministrica, ko ste vsi vedeli, mi smo vedeli, vi pa najbrž še bolj, ker ste imeli še več podatkov, da dela škodo in sprejema škodljive stvari. Vi ste krivi, vi ste pritisnili za spremembo Zakona o, zdravstveni dejavnosti in druge zakone. Mi smo bili proti in smo povedali, kaj se bo zgodilo, in točno to se dogaja. In zdaj in zdaj moramo, moramo iskati rešitve. In še ena stvar, ne, o veliko govorjenja o naši vladi. Glejte, takrat, ko se je gospa, Zofija Mazej Kukovič gugala, ni se gugala z gospodom Zemljaričem - takrat vas, gospod Trček, še ni bilo v parlamentu, pa mogoče niste tako dobro spremljal -, ampak se je gugala z gospodom Zidarjem iz SCT-ja. Ona je bila tudi prva ministrica, ki je, unovčila bančne garancije SCT-ja, zato da se je končal onkološki inštitut in dokončala pediatrična klinika. Onkološki inštitut je bil do prve Janševe vlade v konjušnici, pediatrične nismo imeli, ampak smo zbirali denar, gospa Medenova ali kdo je že zbiral denar, da bomo naredili enkrat pediatrično kliniko. Če ne bi bilo takrat naše vlade, najbrž še danes ne bi imeli ne onkološkega ne pediatrične, ampak bi plačevali anekse gospodu Zidarju in SCT-ju. Tako da najprej se je treba pozanimati o stvareh, o katerih govorite, in jih preveriti, potem pa tukajle razlagati.